Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani cenjeni kolega Jože, izjemno vas cenim, če to ni prava rešitev, katera pa je? Če pravite, da oprostite, no, da tega zakona, da bi vi sicer ta zakon podprli, da vas ne zanima, če je opozicija predlagatelj. Čakajte, koliko opozicijskih predlogov je koalicija že sprejela? A nič, a nič, okej. Mi samo sledimo temu, kar ste vi napisali v koalicijskem sporazumu in kar je ta državni zbor sprejel drugega, ne prvega, drugega aprila dva tisoč štirinajst. In to je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji dva štirinajst do dva triindvajset, kjer pravi, da bo treba davčno politiko spremeniti s nekako tem smislu, da bo stimulirala financiranje zasebni sektor, da bo stimulirala za financiranje športa. Ampak po tej razpravi imam občutek, da pravzaprav zasebni denar tudi ni dober, če gre v športno sfero. Kdo že sponzorira, pa zdaj ne govorimo o sponzorjih, ali pa kdo že je financiral v glavnem naše najboljše športnike, Tino Maze in tako naprej? A zasebni denar ali pa državni? Ne, zato sem govoril o rdeči fasadi, pa ne rdeči, politično gledano, ampak zaradi zardevanja. Normalno, saj se mi je smilila ministrica, ko je bila tukaj izžvižgana. Obžalujem, res obžalujem, da poslanci, ko tukaj razpravljate, da da ne preberete zakonov. Mislim, da je bilo vsaj približno pol pol govora o sponzorstvu in o donatorstvu. Zakon ne govori o sponzorstvu, je nekaj čisto drugega. Če govorimo o sponzorstvu, govorimo o sponzorski pogodbi. Če govorimo o donatorstvu, ni pogodbe. In, res res to, obžalujem. Kolega Kramarja zdaj ni tukaj, zato mu niti pravzaprav ne bom, odgovarjal. Če je problem, najbrž je res problem, da zakon velja, smo predlagali pač s prvim prvim dva devetnajst, ja, v drugem branju ga je treba enostavno popraviti in reči "velja" petnajsti dan po objavi v Uradnem listu in pika. Ne. Pa če zdaj ta dvakratnik, da je to premalo ali preveč, napišimo, da je trikratnik. Če je to preveč, napišimo, da je enacelapetkratnik. Ampak ... Mislim pa, da je imel odlično razpravo magister Šircelj, ki se je dotaknil enega zelo kompleksnega vprašanja, ki ki nekako lebdi mad to državo. Ali želimo, da da država ureja vse, tudi šport, tudi nekoč to, kako se bomo oblekli, kaj bomo jedli, da bomo družba enakih krožnikov in tako naprej? Ali pa bomo morda dovolili, gospe in gospodje, več svobode? Spet smo zdrsnili za dve mesti, kar se tiče svobode državljank in državljanov. Berite medije. Nočem govoriti zdaj o ekonomski svobodi, ampak ko pogledam lestvico ekonomske svobode za letošnje leto, smo mi na stošestinštiridesetem mestu od sto dvainšestdesetih držav, kar zadeva prisotnost države oziroma paradržave. Se pravi, smo na repu. Na svetovnem repu. Zakaj? Ker imamo preveč države v ekonomiji in seveda tudi širše. In tu smo res želeli slovenskemu športu iskreno, dobro angažirati več zasebnega kapitala. Glejte, to bo morala biti stalnica. Tudi v zdravstvu bo moralo biti več zasebnega kapitala, tudi v šolstvu, ker enostavno državni proračun ne bo zmogel, ne bo zmogel zaradi demografije in tako naprej, ne bom zdaj razlagal, ker je to zdaj spet druga tema. Ampak kako pa angažirati zasebni kapital? Ja tako, da ga davčno stimuliraš. Piše v dokumentih, ki je sprejel državni zbor in pripravila ta ali ali prejšnja ali karkoli vlada. Torej potrebni bodo viri, če želimo več športa. In se strinjam, naše življenje se spreminja. Naši mladi preveč sedijo, preveč so za računalniki, ne športajo. In, na kmetih ni več dela, kjer bi se mladi gibali, a razumete? Zato je potrebno, tu pa mora imeti država, posluh. In ja, preko davčnih stimulacij aktivirati več zasebnega kapitala, spodbujati šport, na neki način nagrajevati tiste, ki bodo vlagali svoj denar svoj denar v šport. Ali pa očitno raje vidite, da ga bodo odnesli v davčne oaze? Hvala lepa.